Trzy miliony ludzi w Rumunii to jest ogromna liczba jak na dwudziestomilionowy kraj podpisało wniosek o przeprowadzenie referendum w obronie naturalnego ustroju rodziny opartego na małżeństwie i rodzicielstwie. To jest wspaniały przykład odradzania się społeczeństwa obywatelskiego, poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, odbudowy opinii chrześcijańskiej po dziesięcioleciach udręk komunizmu. Niestety ta wspaniała inicjatywa spotkała się z atakami również w tym parlamencie. Trudno w to uwierzyć, ale odezwały się głosy wzywające władze rumuńskie do przeszkodzenia w przeprowadzeniu tego referendum. To jest niestety kolejny bardzo groźny sygnał świadczący o narastaniu tego dryfu totalitarnego w naszych instytucjach, w strukturach władzy europejskiej. W tej sytuacji naszych rumuńskich przyjaciół trzeba zapewnić o jednym nie jesteście sami, dobro zwycięży, jesteśmy z wami.